frá íslandi skjal sem kallað er letter ocient væntanlega á morgun það skjal er yfirlýsing um það hvað við ætlum að gera á næstunni og lýsing á aðstæðum hérna heima láttu okkur heyra það hérna það skjal mun verða birt láttu okkur heyra það við fyrsta mögulega tækifæri það sagði ég strax í upphafi

það skjal mun verða birt það er okkar yfirlýsing um þetta og á þeirri forsendu hyggst sjóðurinn taka þátt í þessu með okkur leggja okkur lið ekki leggja steina í okkar götu og